El acaparamiento de tierras, la tala y quema de selva para desarrollar actividades ganaderas o agrícolas, la obtención ilegal de títulos de propiedad, junto a la minería, son responsables de su creciente deforestación y degradación. Pero, ante ello, ¿cuál es la mejor estrategia para revertir esta situación que amenaza al clima, a la biodiversidad, pero también al desarrollo sostenible de los países amazónicos y al derecho de sus ciudadanos a disfrutar de una vida digna? ¿Con permanentes reproches y reprimendas teñidas de paternalismo neocolonial, o, por el contrario, implementando una estrategia pensada con respeto, recursos, compromiso, cooperación y acuerdos? Porque, señorías, para que nuestra estrategia sobre el clima tenga un impacto global real, necesitamos socios que se sumen a ella, y eso solo lo podemos conseguir sobre la base de acuerdos vinculantes. Es necesaria una actitud vigilante desde este Parlamento sobre las acciones políticas de aquellos Gobiernos de la región que vayan en la dirección equivocada, pero también debemos reconocer los esfuerzos de los países amazónicos, que han firmado el Acuerdo de París, el Pacto de Leticia o el Acuerdo de Escazú y que han desarrollado iniciativas nacionales para combatir esta situación entre tremendas dificultades económicas y sociales. También debemos apoyar a la sociedad civil, a las poblaciones indígenas, a los defensores del medio ambiente, es decir, a los países.

Ellos, como nosotros, pasan, pero los problemas continúan, y solo con instrumentos de incidencia real podemos contribuir a nuestro objetivo compartido.

Estos son clave para colaborar con nuestros socios en la estrategia por el clima, como el Acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo que incorpora un capítulo específico dedicado al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, y que recoge el cumplimiento del Acuerdo de París como un elemento vinculante. Apreciadas señorías, no será con demagogia ideológica como apagaremos los incendios o frenaremos la minería ilegal, o la deforestación, o el acaparamiento de tierras, sino con respeto, recursos, cooperación y acuerdos.